Gospodine predsjedniče, broj predmeta pred općim sudom u kontinuiranom je rastu što je posljednjih godina rezultiralo preopterenošću sudaca i produženjem trajanja postupaka. Pretjeranim trajanjem samih postupaka dovodi se u pitanje poštivanje načela suđenja u razumnom roku te se ugrožava vladavina prava. Iz prethodno spomenutih razloga podržala sam stav izvjestitelja o potrebi poduzimanja odgovarajućih mjera za poboljšanje stanja, a kao najbolje rješenje podržavam težnju za povećanjem broja sudaca općeg suda što je već prethodno predviđeno ugovorima. Povećanje broja sudaca rezultiralo bi smanjenjem predmeta o kojima se trenutačno odlučuje te bi se pretjerano trajanje postupaka pred općim sudom smanjilo u kratkom roku. Od iznimne je važnosti brzo postizanje sporazuma, stoga sam podržala stav izvjestitelja o potrebi uvažavanja prijedloga podnesenih od strane Europskog vijeća te Suda pravde u svrhu što skorijeg postizanja konsenzusa.